frú forseti ég vil koma hingað í upphafi þessarar atkvæðagreiðslu til að ítreka enn á ný það tilboð okkar sjálfstæðismanna og annarra stjórnarandstöðuflokka um að hér verði meira samstarf um dagskrána við erum algerlega tilbúin til þess eins og við höfum ítrekað að hleypa þeim brýnu málum sem við þurfum að afgreiða fyrir áramót og ríkisstjórnin leggur kapp á að afgreiða setja þau í forgang taka umræðuna um icesave sem hvergi nærri er lokið setja hana til hliðar og greiða fyrir störfum þingsins þannig að við

hefur verið lögð fram aftur og ítrekað en mér þótti ástæða til þess þar sem hún virðist ekki ná í gegn að ítreka hana hér eina ferðina enn ég segi nei við þessari tillögu frú forseti